Pan komisarz przedstawił wielką procedurę, która trwa jak z tego wynika wiele lat, dotyczy kilku pozycji wielu funduszy i na końcu mówi, że procedury to jeszcze potrwają do 24 miesięcy. Więc pierwsza refleksja za długo, i z instytucji podstawowych trzech okazuje się, że Parlament Europejski tylko się upomina. Ja chciałbym mieć jasność, tu nie chodzi o politykę, chodzi po prostu rzetelnie o pieniądze, tak jak pani przewodnicząca Hohlmeier powiedziała, są one albo czyli są niewłaściwie używane i mają być zwrócone, i to nie powinny czeskie sądy rozpatrywać, ale instytucje europejskie. Natomiast wysłuchaliśmy od pana posła Davida, że premier Babisz jest nadzwyczaj uzdolnionym, być może najbardziej uzdolnionym biznesowo premierem w Unii Europejskiej.